Señor Presidente, sobre medidas restrictivas específicas, congelación de fondos a personas y entidades vinculadas a Al Qaeda y contra miembros de los gobiernos de Zimbabue y Somalia, la Comisión y el Consejo manifestaron, el 5 de noviembre, que, una vez que entrara en vigor el Tratado de Lisboa, las citadas propuestas se basarían en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no en el artículo 75. El artículo 215 dispone que el Consejo informará al Parlamento de aquellas decisiones que prevean la interrupción o reducción de relaciones económicas, etc., pero el artículo 75 deja claro que, cuando sea necesario para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 67, el Parlamento y el Consejo definirán, es decir, codecidirán, medidas reglamentarias por las que se inmovilicen fondos, activos o beneficios cuya posesión, propiedad o tenencia ostenten personas físicas o jurídicas, grupos o entidades, relacionados con actividades terroristas. Por otra parte, el artículo 67 enuncia los objetivos de los cimientos del espacio de libertad, seguridad y justicia. Así que parece claro que, respecto a personas o entidades vinculadas con actividades terroristas, la base jurídica de las propuestas de reglamento del Consejo debería ser el artículo 75. En cuanto a Zimbabue y Somalia, el Consejo y la Comisión podrían considerar también la Declaración solemne de Stuttgart, que prevé la consulta facultativa al Parlamento para asuntos internacionales,